sino que los nombres de los evasores se hagan públicos. Nombres entre los que se encuentran destacados políticos europeos, que se llenan la boca de patriotismo, pero que tienen su dinero fuera o lo sacan a través de familiares directos, como es el caso del propio Comisario Cañete, lo que compromete aún más la fiabilidad de la Comisión. Ya sabíamos que en Europa las grandes fortunas no necesitan acudir a Panamá para no pagar impuestos.

Otra cosa es descubrir que también pueden contar con la ayuda de los grandes bancos europeos, que han facilitado la evasión de sus clientes en colaboración con Mossack Fonseca. Qué coincidencia que la misma semana que debatimos las filtraciones de los papeles de Panamá se presenta una directiva que endurece el secreto comercial y deja desprotegidos a los filtradores justo ahora.